Začalo to od druhého největšího města demonstracemi právě proti chudobě a vládní korupci, ale rozšířilo se toto povstání na celou zemi. Slogany se rychle staly politickými a vyzývají k pádu Íránské islámské republiky.

Režim odpojil a cenzuruje internet a sociální média, aby zabránil šíření tohoto povstání. Zpravodajští agenti vlády identifikují protestující po celý den, avšak zatýkají je až v noci, aby se vyhnuli veřejnému rozhořčení. Dochází, jak jsem již řekl, k úmrtím zatčených, kteří jsou skutečně zavražděni vládním režimem.

Předchozí protesty byly výsledkem sporu na vládní úrovni, ale tentokrát jsou lidé skutečně proti celému režimu a vládní režim si to i uvědomuje. Lidé požadují změnu tohoto režimu na demokracii a svobodu.

Má mnoho stoupenců mezi mladou generací uvnitř Íránu, která v tyto dny zveřejnila na mostech a na veřejných místech právě její podobizny a její 10bodový plán pro Írán, ten zní oddělení náboženství od státu, práva žen, práva pro menšiny, svoboda mínění, ukončení trestu smrti a Írán bez jaderných zbraní.